Es verdad que el Fondo tiene que ir, por supuesto, dirigido a las personas y a devolver la normalidad, pero había muchas regiones que pedían, en palabras del propio Comité de las Regiones, la posibilidad de que, en casos muy excepcionales, pudiera ser abordada la parte técnica. Cabe decir, por lo tanto, que ha sido una buena negociación, que estamos de enhorabuena, que el Fondo se ha simplificado —como han dicho— en las catástrofes regionales, se ha agilizado, como, por ejemplo, en el tema de los anticipos, y, de alguna manera, se ha flexibilizado. Es el instrumento de la solidaridad, lo hemos dicho aquí en muchas intervenciones, y, por lo tanto, creo que hoy es un gran día.